Sabotira me lastni poslanec, ja, skratka, zelo vesela sem, da je ta zakon končno pred nami, sama osebno in v imenu stranke, in da tudi uzakonja več stvari, ki so bile za našo stranko izjemno pomembne in smo tudi zahtevali, da se vpišejo v koalicijsko pogodbo. Mi smo v letih sedemnajst in osemnajst izvedli eno veliko akcijo, kjer smo po vsej Sloveniji zbirali podpise, podpise v podporo dvigu odmernega odstotka, podpise v podporo, temu, da se ustrezno uredi letni dodatek upokojencev, tako imenovani regres, in pa tudi podpise v podporo temu, da se ljudem, ki želijo delati, omogoči pošteno plačano delo tudi po upokojitvi, se te tri stvari oziroma dve od treh, če sem natančna, so zajete v tem zakonu, in tega smo zelo zelo veseli, kot veste, smo si mi želeli, in tako je bilo tudi napisano v koalicijski pogodbi, da bi nekatere spremembe stopile v veljavo že s prvim prvim tega leta, žal tukaj nismo dobili podpore koalicijskih partnerjev, ampak kot pravim, stvari se v pravo smer premikajo, uresničujejo se to, kar so bile naše programske obljube, našim volilcem in to nas izjemno veseli, pa ne gre za to, bom še enkrat poudarila, da bi se mi imeli za stranko upokojencev, sploh ne, mislim, da si nobena stranka v tem parlamentu, in s tem se tudi strinjam, ne more lastiti upokojencev, upokojenci so velika družbena skupina v naši državi, ki voli različne politične stranke, in prav je tako, ampak ko pogledamo različne družbene skupine, je pa prav upokojenska skupina tista, kjer je trenutno situacija taka, da je največji delež ljudi, ki zelo zelo težko živijo, devetdeset tisoč takšnih, ki so po podatkih celo na robu revščine, in če imamo eno tako veliko družbeno skupino, ki je tako zelo potrebna pomoči, je prioriteta vsake, socialne, demokratične in seveda socialno-liberalne stranke, kot je naša, jasna, tudi za nas je ena od glavnih prioritet ta, da se izboljša položaj sedanjih in bodočih upokojencev, in za to si bomo prizadevali še naprej, kar se zadeva konkretnih rešitev, zvišanje odmernega odstotka na triinšestdeset cela pet odstotkov je to, kar smo želeli in pričakovali, tudi vpisali v v koalicijsko pogodbo, nismo pa zadovoljni s tem, da se uveja, uvaja tako dolgo prehodno obdobje, jaz sem z velikim razumevanjem in zanimanjem prisluhnila argumentom, ministrstva, ki pravi, da želi na ta način povečati aktivno, aktivnost prebivalstva, to, da bi kasneje šli v pokoj, ta cilj lahko razumem, vendar mislim, da je treba vendarle narediti še en premislek, ali lahko to prehodno obdobje skrajšamo, mi mislim, da bi ga lahko, mi mislimo, da bi ga lahko skrajšali vsaj na pol drugi pomembni poudarek, za katerega si naša stranka ves čas prizadeva od začetka sprejemanja tega zakona, je, da pri tako imenovanem dvojnem statusu, se pravi, v položaju, kjer lahko nekdo, ki je dosegel pokoj za upokojitev, dela še naprej, določimo, da mu more delovno delovno razmerje medtem prenehati, po domače povedano, da se mora najprej upokojiti, nato pa delodajalec, ki ga potrebuje, ali če je morda delavec delodajalec sam sebi, kot so številni primeri obrtnikov in tako naprej, potem se pa sklene nova pogodba o zaposlitvi in ta pogodba za sabo pripelje to boniteto, se pravi štirideset odstotkov, izplačane pokojnine ob seveda polni ali kakršnikoli zaposlitvi, za katero se dogovoriš z delodajalcem, ta rešitev odgovarja na obe dilemi, na potrebe tistih, ki želijo delati še naprej in je njihovo delo želeno in potrebno, in na potrebe delodajalcev, ki ne želijo biti ujetniki nekoga, ki ga ne potrebujejo več, pa noče v pokoj, zdaj še posebej ne bo hotel, saj bo za to tudi zelo finančno nagrajen. Sicer se zavedam, da je to samo splošna razprava in da razpravljamo šele ob začetku tega zakona, ampak danes je bilo že v tej razpravi veliko povedano o problemih, našega sistema in tudi sama se teh problemov zavedam in večkrat razmišljam, kako jih nagovoriti, gre namreč za izjemno kompleksne, probleme, sama sem pogledala več odgovorov ministrice na poslanska vprašanja in iz teh odgovorov ugotovila, da je oseb, ki so pri nas v državi šle v pokoj s polno delovno dobo in starostnim pogojem trideset odstotkov, se pravi, trideset odstotkov ljudi v našem pokojninskem sistemu je takih, ki izpolnjujejo ta oba pogoja, med štiristo petdeset tisoč naštetimi v tem odgovoru ministrice, kamor niso vključene invalidske družinske in vdovske pokojnine, je več kot tristo tisoč ljudi takih, ki ne izpolnjujejo tega pogoja, tukaj smo mi seveda ujeti v to zanko, po eni strani zagovarjamo solidarnostni sistem, po drugi strani se pa vsi zavedamo, da je potrebno ustrezno nagraditi tiste, ki oddelajo celotno delovno dobo in ki so tudi največ vplačevali v pokojninski sistem, jaz vas tudi pri sedanji, generaciji opozarjam na moje znance, kolege, ki ne plačujejo, pokojnine, ki so prepričani, da je plačevanje pokojnine neumnost, ki plačujejo minimalne, pokojninske te, dajatve, prepričani, da se bodo že nekako znašli, vsakem primeru pa mora, itak država poskrbeti za njih, če ne bojo imeli dovolj visoke pokojnine, in to iskanje tega balansa med dobro socialno državo, ki poskrbi za tiste, ki res ne morejo skrbeti zase, med tem konceptom, solidarnosti pa tudi, vzajemnosti pa tudi tega, da naj tisti, ki so plačevali več, od tega tudi nekaj imajo, kajti potrebno jih je motivirati, to je po moje največji izziv našega pokojninskega sistema, ki na katerega bomo morali v prihodnosti odgovoriti, mi v stranki SAB si bomo še naprej prizadevali, da se v danih okoliščinah ob, razumevanju do vseh skupin prebivalstva najdejo najboljše možne rešitve, ki pa seveda morajo biti finančno vzdržne, kajti moramo se zavedati, da vsak poseg v pravice upokojencev znatno obremeni, blagajno, tudi bodoče generacije, po drugi strani pa vsekakor moramo poskrbeti za tiste najšibkejše, ki nimajo dovolj denarja za normalno preživetje.